Wir, das Europäische Parlament, und wir, die Europäische Volkspartei, haben 2011 zur makroökonomischen Aufsicht Ja gesagt. Das Instrument wurde inzwischen implementiert, und es ist ein ganz zentrales Instrument der gemeinsamen Wirtschaftspolitik der Europäischen Union geworden. Ich durfte bereits 2011 für meine Fraktion an der Ausarbeitung der Verordnung mitarbeiten. Und bereits damals war die ganz zentrale Frage Welche Rolle spielt das Europäische Parlament bei der Ausarbeitung des Scoreboards?

Und nur auf der Basis dieser Zusagen hat das Parlament der heutigen Diktion in der Verordnung zugestimmt. Wir waren für eine flexible Handhabung, und das war ein Vertrauensvorschuss an die Kommission.

Das heißt, Sie haben über Monate mit diesem neuen Indikator gerechnet, ohne das Parlament darüber zu informieren. Das ist ein grobes Foul! Worum geht es aber? Da bin ich ganz auf der Seite meiner Kollegin, der Vorsitzenden des Ausschusses, Frau Bowles Es geht nicht um den Indikator an und für sich.

Deshalb wird meine Fraktion den Änderungsanträgen, die heute hier vorliegen, zum größten Teil auch nicht zustimmen.

Geht es darum, dass wir jetzt hier, um es salopp zu sagen, die beleidigten Leberwürste spielen? Auch darum geht es nicht.

Und eine Akzeptanz wird es ohne demokratische Absicherung nicht geben.

Menschen brauchen das Gefühl, dass Entscheidungen, die hier getroffen werden, parlamentarisch abgesichert sind, und dass eine parlamentarische Debatte dahintersteht.

Das können wir nicht tun.

Und das ist im Grunde schade.

Das schaffen wir mit dieser Vorgangsweise ganz sicher nicht. Wir, die Europäische Volkspartei, und das Parlament insgesamt wollen, dass die makroökonomische Aufsicht erfolgreich ist.

Das sollte die Kommission langsam verstehen.

es. Auch das sollte die Kommission verstehen. Zweitens Das Europäische Parlament und der Rat sind gleichmäßig und gleichwertig zu behandeln! Das ist in dieser Frage nicht passiert.

Auch das ist bei dieser Vorgangsweise nicht passiert.